stjórnarandstöðuflokkanna á þingi þannig að við gætum tekið þátt í þessari umræðu meira út frá efnisatriðum skýrslunnar fremur en að koma í raun með fyrstu viðbrögð við því sem hér er sagt ég hefði talið það affarasælla en mun þó reyna að ræða skýrslu hæstvirts ráðherra út frá þessari fyrstu hlustun og vil segja það fyrst af því að hæstvirtur forsætisráðherra sagði að íslensk heimili hefðu marga fjöruna sopið sem vissulega er rétt það er alveg ljóst að allir íslendingar og allur almenningur í landinu ef við bara horfum á það þannig varð fyrir forsendubresti þegar hrunið varð það á ekki eingöngu við um íbúðareigendur það á við um okkur öll sem búum í þessu landi því að hér breyttust allar forsendur yfir nótt það er líka mikilvægt að muna eftir því sem gert hefur verið ég held að það skipti máli fyrir umræðuna við verðum að horfa á það að sem betur fer hefur staða íslenskra heimila batnað þegar við horfum á hvernig þróunin hefur verið þar sem má segja að þeim heimilum sem höfðu neikvætt eigið fé í fasteign sinni hefur fækkað gríðarlega eftir að fjöldi þeirra náði hámarki árið tvö þúsund og tíu og þegar við skoðum nýjustu tölur sjáum við að þessi heimili hafa ekki verið færri síðan tvö þúsund og átta sem betur fer er þróunin í rétta átt þar kemur margt til meðal annars það að við erum á uppleið úr kreppu og að hér hefur verið unnið á atvinnuleysi hér hefur verið farið í heilmiklar aðgerðir til að aðstoða skuldsett heimili og þar má nefna margar þær leiðir sem hér hafa þegar verið nefndar í umræðunni hvernig vaxtabótakerfinu var beitt til aðstoðar skuldsettum heimilum hvernig hundrað og tíu prósenta leiðinni var beitt og ég tek undir með þeim háttvirta þingmanni árna páli árnasyni sem talaði hér á undan mér það hefði líka verið óskandi ef hægt hefði verið að ljúka einhverri úrlausn mála varðandi lánsveðshópinn það væri óskandi að þeim málum væri kippt í lag strax á þessu haustmissiri þingsins á þessu haustþingi fremur en að bíða með það eftir stóru heildarlausninni ég held að við verðum að horfa til þess sem gert hefur verið því að það er ljóst að það hefur verið mikið staðan hefur batnað en hins vegar held ég og það er mín trú

flatra aðgerða en þó einhvers konar þaks svo ég mun nú spyrja hann nánar út í það á eftir þó tel ég að þar verði hins vegar segjum að við værum bara að skoða þennan hóp þá er auðvitað mikilvægt að horfa á að aðstæður innan þess eru mjög mismunandi sumir búa að því þótt þeir hafi keypt á uppsprengdu verði fyrir hrun að eignir þeirra hafa hækkað í verði aðrir búa við að eignir þeirra hafa lækkað í verði þannig að aðstæður innan þessa hóps eru líka mismunandi við verðum að taka allar þessar breytur með þegar við ræðum þessi mál þess vegna er það alltaf einföldun þegar við segjum förum í flata aðgerð við verðum að horfa til tekna hópanna eigna hópanna hvað býr á bak við skuldastöðuna öðruvísi er ekkert hægt að fara í þetta svo ég aðeins tæpi á því sem hæstvirtur forsætisráðherra fór yfir og vissulega er það rétt að einhverju af þeirri aðgerðaáætlun sem var samþykkt á þingi í sumar hefur verið lokið samanber þau frumvörp sem hæstvirtur forsætisráðherra nefndi þó að ég hafi talið við umræðuna um hagstofumálið svonefnda að þar kæmi aldrei fram nákvæmlega hvernig þær heimildir áttu að nýtast beinlínis við skuldaleiðréttinguna það mál var mikið rætt hér og ég ætla ekki að fara aftur yfir það það sem mig langaði hins vegar að inna hæstvirtan forsætisráðherra eftir er um að hann sagði að ýmsar tillögur sem þegar lægju fyrir og ákveðið hefði verið að ráðast í frekari skoðun á nokkrum þeirra þá er eðlilegt að maður spyrji nánar út í það hvaða tillögur nákvæmlega eru tilbúnar er búið að ganga frá einhverjum endanlegum tillögum svo það liggi fyrir hefur verið fjallað um þær í ríkisstjórn eru einhverjar af þessum tillögum sem hér hafa verið nefndar og sagt að séu í skoðun eða á lokastigi búnar að fara í gegnum ríkisstjórn það verður ekki hægt að spyrja hæstvirta ráðherra sjálfstæðisflokksins er það í þessari umræðu því að ég sá ekki að þeir væru á mælendaskrá nema hæstvirtur innanríkisráðherra já hún kannski kemur líka inn á afstöðuna þeim megin hvaða tillögur hafa verið kynntar og farið í gegnum úr tillögunni um hugsanlegan leiðréttingarsjóð að hann ræddi um hluta þess svigrúms sem skapast kynni vegna samninga við kröfuhafa nú þekkjum við öll þá umræðu að það hefur verið kastað fram tölum um hvert það svigrúm kunni að vera er það þrjú hundruð milljarðar því hefur til að mynda verið haldið á lofti sem einhverri tölu sem eigi að fara í skuldaleiðréttingar ég tók eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra nefndi þarna hluta er komin hæstvirtur forsætisráðherra stærðargráða á þessar tillögur er komið eitthvert umfang sem við getum áttað okkur á hvert er áður en við tökum frekari afstöðu til þess hvernig haldið verður áfram þetta væri áhugavert að vita því að það liggur líka fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra þó að það væri ekki nefnt í þessari skýrslu að það átti að ræða við fjármálafyrirtækin um stofnun hugsanlegs leiðréttingarsjóðs það kom að minnsta kosti fram ef ég man rétt í einhverjum fjölmiðlum mig langar því líka að inna hæstvirtan forsætisráðherra eftir því eru þær tillögur komnar lengra erum við að sjá hvernig sá leiðréttingarsjóður á að líta út það eru margar spurningar sem vakna þó að ég þakki að sjálfsögðu fyrir skýrsluna og umræðuna mér finnst mikilvægt að halda því til haga að það er mikilvægt að halda þinginu vel upplýstu um framgang málsins það er líka mikilvægt að horfast í augu við það að hér hefur margt verið gert en hins vegar hafa áherslur verið mismunandi við sjáum það til að mynda á þeim tölum sem hafa verið kynntar um skuldastöðu heimila að þau heimili sem skulda mest að jafnaði eru líka þau heimili þar sem tekjurnar eru hæstar og eignirnar mestar það hefur birst í þeirri greiningu sem hefur verið lögð fram af þorvarði tjörva ólafssyni hagfræðingi hjá seðlabankanum það er alveg ljóst að sú nálgun sem sú ríkisstjórn sem ég var þátttakandi í stóð fyrir snerist um að koma til móts við þá sem voru í greiðsluvanda fyrst og fremst það er að hjálpa þeim sem áttu við greiðsluvanda að stríða því að skuldavandinn fór ekki endilega saman við greiðsluvandann um þetta hefur verið deilt á þinginu en ég heyrði líka að hæstvirtur forsætisráðherra nefndi að það væri hugmynd að setja þak á leiðréttingar og þá væri áhugavert að heyra hvort menn spurningum vegna þessarar umræðu en ég held að það liggi líka fyrir að það er töluverð vinna eftir enn miðað við það sem lagt var upp með hér í sumar það hefur enn fremur komið fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra að hann eigi ekki von á því að þessari lagasetningu ljúki fyrr en einhvern tímann í kringum áramót þannig að við munum væntanlega bíða enn um sinn eftir að sjá heilsteyptar tillögur en ég vonast til þess að hæstvirtur forsætisráðherra geti skýrt